Je salue tout d'abord l'engagement de M. Viotti pour la jeunesse, car face à l'accroissement spectaculaire des candidatures dans le cadre du programme Erasmus, victime de son succès, la position du Conseil reste bien en deçà et est presque indécente face aux besoins. De la même manière, le chômage des jeunes en Europe continue de culminer à 15 Les programmes de l'initiative Emploi des jeunes et le Fonds social européen sont désormais reconnus comme des outils performants.

Même chose pour le développement rural, soumis à une diminution de plus de 310 millions d'euros d'engagements par rapport au projet de la Commission, qui déjà coupait drastiquement les fonds alloués à cette enveloppe. Pourtant les politiques agricoles peuvent être structurantes dans la lutte contre le changement climatique,

De même, nous devons appuyer fortement leur proposition d'accélérer la mise en place des programmes de cohésion politique, qui sont consubstantielles de l'Union je dirais même qui sont l'ADN de l'Union européenne et qui forgent la solidarité de nos territoires et de nos citoyens. Les propositions émises par la Commission et le Conseil ne sont ni à la hauteur des ambitions, ni à la hauteur des besoins auxquels l'Union européenne se doit de répondre en ces temps de crise de confiance. Le budget conserve des carences qui ont pour cause principale, et je prêche un peu ici pour ma paroisse, un cadre financier pluriannuel inapproprié et sous dimensionné.